Herr Präsident! Die Stimmung ist bei unzähligen Proeuropäern wie mir die eines verängstigten Entsetzens über das, was sich derzeit in Europa ereignet. Es ist immerhin erfreulich, dass jetzt viel klarer ausgesprochen wird, womit wir es zu tun haben, und dass auch vor Italien die Augen nicht verschlossen werden. Sie wissen selbst, dass Sie in einer Reihe von Fallen stecken, nicht nur in der der Schulden und des Wachstums, sondern auch in der des Vertrauens und in der Machtfalle, geschätzte Kommission und das ist auch an den Rat adressiert. Sie haben es bisher leider verabsäumt, tatsächlich die zentrale Frage der Entfernung der Finanzwirtschaft von der Realwirtschaft anzugehen. Alles, was wir hier beschlossen haben, wird in Expertenmeinungen immer wieder bilanziert als weiterhin ist dem Schattenbankwesen keine ernsthafte Grenze gesetzt, weiterhin haben wir es mit systemischen Risiken zu tun, weiterhin ist die Frage des too big to fail nicht entsprechend adressiert, und über die Ratingagenturen braucht man kaum ein Wort zu verlieren.

Auf den Punkt gebracht heißt das, dass Sie endlich glaubwürdig vor den Europäerinnen und Europäern daran arbeiten, dass die Banken in die Schranken gewiesen werden und nicht immer die Bürger die Lasten zu tragen haben.